To, čo od politikov občania stále počúvajú, sú opatrenia na šetrenie vrátane štátnych rozpočtov, v rámci štátnych rozpočtov či nášho rozpočtu spoločného európskeho. Vyčleňovanie finančných prostriedkov na záchranu bankového sektoru, finančných prostriedkov na záchranu finančných inštitúcií či prispievanie do Európskeho finančného a stabilizačného fondu na pomoc zadlženým krajinám. Málo alebo takmer nič však občania nepočujú o riešení ich zúfalej sociálnej situácie. Aj dnes v členských štátoch Európskej únie, najmä vo veľkej časti tých, ktoré pristúpili k Európskej únii v roku 2004, sa pod hranicu chudoby prepadáva stále väčšie a väčšie množstvo ľudí. Mzdy v našich krajinách sú neporovnateľné so mzdami vo vyspelejších ekonomikách, a preto si myslím, že aj na úrovni Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rady by sme mali začať viac hovoriť o tom, v akej ťažkej sociálnej situácii žijú naši spoluobčania, a hľadať riešenia aj pre túto citlivú oblasť.